Dacă, înainte de începerea conflictelor, aceștia constituiau una dintre cele mai sărace comunități, acum refugiații palestinieni sunt printre cei care au cel mai mult de suferit.

Agenția competentă a Națiunilor Unite răspunde activ la nevoile refugiaților palestinieni, însă are nevoie de finanțări suplimentare.

Orice demersuri pentru rezolvarea crizei umanitare din Siria trebuie să țină cont și de refugiații palestinieni. Să nu uităm că acești oameni sunt de două ori refugiați o dată s au refugiat din țara lor, iar acum din țările care i au primit.